Zwar sind die Lebensmittelpreise bekanntlich in letzter Zeit ständig gestiegen und uns steht ja beim Weizen aufgrund der Wetterkapriolen und der Agrarspekulationen angeblich eine Preisexplosion bevor die Ladenpreise stehen allerdings in keiner Relation zu dem, was die Kleinbauern für ihre harte Arbeit erhalten. Mit den Weltmarktpreisen kann ein EU Produzent ohnedies kaum konkurrieren, so hoch sind unsere Sozial Qualitäts Tierschutz und Umweltstandards jene Standards, die wir bei Nahrungsmittelimporten nicht kontrollieren können oder wollen. Damit wir unserem daraus resultierenden rasanten Bauernsterben vor allem in den kleinbäuerlichen Strukturen Einhalt gebieten und die kaum mehr vorhandene Selbstversorgungsfähigkeit nicht gänzlich verlieren, sollten wir selbstverständlich unsere Landwirte fördern.